herra forseti ég mæli fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á lögum er varða lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins frá háttvirtri efnahags og viðskiptanefnd en það er að finna á þingskjali tólf nefndina og einnig að umsagnir hafi borist þá er þar lýsing á málinu fram kom í umsögn lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins um frumvarpið að sú lækkun sem hér sé lögð til hefði þýtt eitt komma sjö milljörðum króna lægri eignir sjóðsins nú ef reiknað væri með sjö og hálft prósent viðbótarframlagi í stað níu og hálft prósent á árunum nítján hundruð níutíu og sjö til tvö þúsund og sex einnig kom fram að sé einungis litið til iðgjaldagreiðslna á árinu tvö þúsund og sex hefði lægra iðgjald haft í för með sér um hundrað milljónir króna lægri eignastöðu sjóðsins og þá samsvarandi hækkun á bakábyrgð ríkissjóðs nefndin bendir á að sú hækkun á iðgjaldi vinnuveitenda í lífeyrissjóð sem kveðið er á um í lögum númer hundrað sextíu og sjö tvö þúsund og sex sem öðluðust gildi fyrsta janúar tvö þúsund og sjö var almenn og stafaði annars vegar af auknu langlífi þjóðarinnar og hins vegar af aukinni örorku í þjóðfélaginu nefndin telur að eðlilegt hefði verið að fara aðra leið en þá sem hér er lögð til og hvetur til þess að áðurnefnt samkomulag sem gert var vegna flutnings grunnskólans verði endurskoðað nefndin leggur til tvær breytingar á frumvarpinu er annars vegar lagt til að lokamálsliður fyrstu grein frumvarpsins falli brott enda er slíkt ákvæði þegar í fyrstu málsgrein sjöundu grein laga um lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins þar sem fram kemur að stjórn sjóðsins setji samþykktir í samræmi við lög sjóðsins og önnur lög um lífeyrissjóði hins vegar er lagt til að sá hluti gildistökuákvæðisins sem kveður á um afturvirkni annarrar greinar verði í ákvæði til bráðabirgða við frumvarpið enda er um tímabundið ákvæði að ræða tilgangur þess er sá að sveitarfélögin fái endurgreitt

það er við flutning grunnskólans nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem nefndar eru í álitinu háttvirtir þingmenn lúðvík bergvinsson var fjarverandi við afgreiðslu málsins háttvirtir þingmenn katrín júlíusdóttir ágúst ólafur ágústsson og ögmundur jónasson skrifa undir álit þetta með fyrirvara undir álitið rita háttvirtir þingmenn pétur h blöndal katrín júlíusdóttir með fyrirvara dagný jónsdóttir arnbjörg sveinsdóttir ágúst ólafur ágústsson með fyrirvara kjartan ólafsson sæunn stefánsdóttir ögmundur jónasson með fyrirvara